Již dříve odstavil pece v Belgii, Německu a Španělsku.

Po evropsku vymýšlíme, jak napravit trh, který logicky s klesající poptávkou stlačuje ceny oceli dolů.

Lidé, kteří odešli dobrovolně, dostali odstupné, které dosahovalo výše jednoročního až dvaapůlletého průměrného měsíčního platu. Podnik se těmito kroky v České republice dostal z dřívější téměř miliardové ztráty a loni dosáhl zisku 700 milionů korun. Považoval bych proto nyní za obrovskou chybu a nespravedlnost, aby unijní peníze, naše peníze, financovaly restrukturalizaci pecí v Belgii či jiných západoevropských zemích. Česká zkušenost totiž jednoznačně ukazuje, že to není potřeba.